Právě tak si myslím, že Evropská unie má povinnost upozorňovat na jakékoliv porušování lidských práv.

50. výročí schválení Všeobecné deklarace lidských práv, tedy o deset let později, než uvádí patetická preambule navrženého textu usnesení.